Señor Presidente, bueno, la verdad es que, como decían muchos colegas, estábamos esperando con impaciencia la Comunicación de la Comisión. Decía la señora Haug —y tiene toda la razón— que muchos de nosotros éramos optimistas esperando resultados de esta Comunicación, y esperábamos, de verdad, que pusieran encima de la mesa una revisión del actual marco financiero. He de decir, en este aspecto, que me ha desilusionado bastante el documento que nos presentan, porque cuando dejamos que presentaran ustedes este documento esperando a que entraran en vigor el Tratado de Lisboa y la Estrategia Europa 2020, era porque queríamos algo más concreto, porque, la verdad este documento generalista lo podrían haber presentado perfectamente en 2007 o en 2008, no sé por qué hemos tenido que esperar.